Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi! Zdravstvo diha na škrge, a še vedno deluje, potrditev temu je, da je slovensko prebivalstvo eno najstarejših v Evropi in tudi v svetu. Zakaj? Ker zberemo v zdravstveno blagajno cirka dva tisoč evrov na prebivalstva, na prebivalca. V Avstriji in Nemčiji zberemo v zdravstveno blagajno zberejo okrog štiri tisoč evrov. Za zdravila, za material imamo primerljive cene, za zdravila celo nižje s primerljivimi nacijami. Za investicije nam kritično primanjkuje virov. Plače zdravstvenega osebja so seveda primerljivo nižje glede na gospodarsko uspešnost teh držav. Govorimo o bruto družbeno produktu, dodani vrednosti, povprečnih plačah. Za zdravstvo namenjamo cirka osem procentov BDP-ja, Avstrija nad deset. Povprečje Evropske unije je devet cela šest. Torej razpolagamo nominalno s petdeset procentov virov z željo zagotavljati primerljiv standard po zdravstvenih storitvah. Imamo manj zdravnikov na število prebivalcev. Še posebej na primarni ravni je kadrovski primanjkljaj že kritičen. Slovenec obišče zdravnika štiripapolkrat oziroma šestkrat povprečno letno. Zakaj? Povprečje Evropske unije je cirka trikrat, v Švici je obisk manj kot enkrat letno. Zakaj? Zato so pri nas polne ambulante od štirideset do šestdeset pacientov, v Avstriji dvajset do petindvajset pacientov. Torej vprašanje standardov in normativov vprašanje obremenjenosti in seveda tudi vprašanje pravične, racionalne in kvalitetne obravnave pacienta. Zato pri nas zdravstvo diha na škrge, a še vedno deluje s pripadnostjo zdravstvenih timov. Kandidat za ministra za zdravje gospod Aleš Šabeder me je pozitivno presenetil s svojo predstavitvijo prioritet ministra za zdravje. Predstavljena analiza temelji na dobrem posnetku stanja z jasnimi in ključnimi problemi in nalogami, ki jih je potrebno rešiti. Seveda ne moremo pričakovati, da bomo dolgoletne nakopičene probleme rešili v enem letu. Pomembno je, da bo pravilno zastavil poti, ki bodo na dolgi rok pripeljale do vzdržnega zdravstva, ki vključuje tudi svetovni problem starajočega prebivalstva. Vsi si želimo živeti kvalitetno in dolgo in za ta cilj bo potrebno nameniti več sredstev, več denarja. Pri tem pa seveda pomembna tudi racionalizacija zdravstvenega sistema in tudi odnos državljanov do zdravstva. Kandidat za ministra pristopa podjetniško in odločno, pomembno je, da spoštuje stroko in pomembno je, da zna prisluhniti vsem deležnikom. S svojimi podjetniškimi in sanacijskimi izkušnjami, ki si jih je v zadnjem letu nabiral tudi v Kliničnem centru in uspešno preusmeril kliniko s poslovanjem proti pozitivni ničli, me je prepričal in verjamem, da bo tudi veliko ladjo zdravstva, na kateri smo vsi, znal varno voziti po ciljni poti. Tako kandidat kot poslanci se zavedamo, da naloga ni lahka in bo potrebno trdno in povezovalno delati, da bomo kos vsem nalogam in žal tudi oviram na tej poti. Želim mu uspešno delo in ima imajo polno podporo. Ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu želim uspešno nadaljevanje zastavljenih nalogo nalog ministrstva v tem mandatu. Predvsem si želim uspešne ekološke sankcije na tistih področjih Slovenije, kjer smo v preteklosti naredili težko popravljive napake. Ljudje, ki živijo na tem področju, si to zaslužijo, drugače bodo ta področja ostala z leti izpraznjena oziroma z najhitreje starajočim se prebivalstvom. Sedanji in bodoči razvoj pa moramo iz vidika ekologije načrtovati z vso odgovornostjo za naše zanamce. Na kar nas opozarjajo že odraščajoči podmladek s svojimi vidnimi protesti. Ne moremo bežati od takšnih opozoril. Hvala lepa.